Wie zynisch muss es den Europäerinnen und Europäern vorkommen, wenn wir jetzt, weil die rechtliche Situation ungeklärt scheint, einfach sagen Dann hungert weiter, bis das geklärt ist. Wenn wir das, was wir heute Vormittag gesagt haben, die Renaissance, den Glauben an die Europäische Union, mit Leben erfüllen wollen, dann darf es hier kein Zögern geben.